virðulegi forseti mér finnst eiginlega alveg met hvað hæstvirtum forsætisráðherra og fleiri háttvirtum þingmönnum stjórnarliðsins er annt um að mæla út og tala um met sá sem hér stendur var ekki hér á þingi veturinn tvö þúsund og tólf við erum að ræða hérna um fjárlög íslenska ríkisins fyrir árið tvö þúsund og sextán og árið er tvö þúsund og fimmtán þannig að ég held að við ættum að hafa athyglina á þeirri umræðu sem er í gangi hérna en ekki endalaust að eyða kröftum í að mæla hana út við eitt eða annað við í bjartri framtíð höfum haldið hérna nokkrar innihaldsmiklar og frábærar ræður um fjárlögin tvö þúsund og sextán við teljum það skyldu okkar að koma inn í þetta mikilvægasta þingmál vetrarins

hæstvirtur forsætisráðherra komi hérna upp og kalli það málþóf þykir mér mjög sorglegt